Ez azonban az ipari eredményeink terén az utóbbi években nem tetten érhető. Legfőbb okai a közös iparpolitika hiánya és az egységes piac működésében fennálló ellentétek. Baj van a kutatás innováció ipar háromszöggel is.

A Tajani biztos úr által említett kulcsszavak, mint versenyképesség, növekedés, munkahelyteremtés mellett még két aspektust kell kiemelni környezetvédelem és klímaváltozás. Míg a világ nagy országainak ipara, beleértve Amerikát is, technológiaorientált, addig az EU ipara környezetvédelem orientált. És ez bizony egy költséges hozzáállás, különösképpen a válság időszakában. Itt kell megfelelő kompromisszumot találni, hisz legnagyobb ipari vetélytársaink nem vállalják fel e missziós kötelezettségeinket, és ezzel növelik velünk szembeni versenyképességüket.